Kiedy rośnie przestępczość wśród nieletnich, zastanawiamy się, co myśmy źle zrobili.

Czy nie uważa Pan, że karanie grzywną człowieka, który pracuje i to tym wyższą grzywną, im lepiej pracuje jest po prostu idiotyzmem?